Problem migracji polega na nieprzestrzeganiu zasad układu z Schengen, który miałem nadzieję przetrwa nieunikniony upadek Unii Europejskiej.

Gdy przyjedzie mieszkaniec Australii, Ameryki czy, nie daj Boże, Rosjanin i chce bez dokumentu przekroczyć granicę Schengen, to się go zatrzymuje siłą, a w ostateczności nawet strzela. A jeżeli przyjdzie dziesięć tysięcy Somalijczyków, Nigeryjczyków czy mieszkańców Nigru, to się ich wpuszcza i załatwia się im bez pytania wszystkie dokumenty. Prawo ustępuje przed siłą.

Jest silna w stosunku do słabych. I to jest upadek, jeżeli prawo ustępuje przed siłą. A towarzyszowi Pittelli chciałem wyjaśnić, że on ma rację. Socjalizm polega na rabowaniu biednych i dawaniu bogatym. Dlatego właśnie tacy bogaci jak Buffett popierają socjalizm, popierają lewicę, a nie, broń Boże, wolny rynek. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.